Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Während die Europäische Union eigentlich mit sich selbst zu kämpfen hätte und darüber nachdenken sollte, wie sie selbst wieder auf die Spur kommt, hat sie sich eine weitere Aufgabe, eine Sisyphos Aufgabe, aufgehalst die soziale Inklusion und Integration in den Arbeitsmarkt von sogenannten Flüchtlingen. Weit über eine Million davon sind im vergangenen Jahr nach Deutschland gekommen. Nun, sie sind begeistert begrüßt worden, unter anderem vom Vorstandsvorsitzenden von Daimler, Herrn Zetsche, der wörtlich sagte Die meisten Flüchtlinge sind jung, gut ausgebildet und hoch motiviert genau solche Leute suchen wir. Das ist aber das Einzige, was er dazu beizutragen hatte, denn bis heute hat er niemanden angestellt.

Vergleichen wir das doch einfach mit den Zahlen von Neujahr auf dem Kölner Bahnhofsvorplatz. Dort sind inzwischen 183 Täter aus Kreisen derselben Personengruppe, nämlich der sogenannten Flüchtlinge, bekannt. So sieht die tatsächliche soziale Inklusion und Integration in Deutschland derzeit aus.